Panie Komisarzu! Dziś zabieramy głos w sprawie Azerbejdżanu, kolejnego kraju o europejskich aspiracjach, gdzie w ostatnim czasie dochodzi do prześladowań osób wyrażających odmienne poglądy polityczne.

Aresztowanie Mammadowa, znanego ze swoich demokratycznych inicjatyw i poglądów, wywołało głębokie zaniepokojenie nie tylko w samym Azerbejdżanie, ale i na całym świecie, również u nas, w Unii Europejskiej.

Rada Europy wezwała azerskie władze do wypuszczenia na wolność wszystkich więźniów politycznych, jednak do dzisiejszego dnia brak jest jakiegokolwiek odzewu. Takie postępowanie jest również naganne w obliczu faktu, że w przyszłym roku kraj ten ma objąć półroczne przewodnictwo w Komitecie Ministrów.